Ja, hvala. Kot sem rekla takoj, ko bomo dobili, vam bomo posredovali podatke. Poudarila bi pa še enkrat, da kot sem povedala, čas izdaje sklepa ne vpliva na pravice družbenikov izbrisane družbe in njihove pravne naslednike, tako da prizadeti ne bi smeli biti. Hvala.